Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, la question des aides d'État à finalité régionale est décisive, surtout en cette période de crise où, à tout prix, il faut lutter contre le chômage et relancer l'économie. Les lignes directrices de la Commission ne tiennent pas suffisamment compte des catégories des régions, notamment, on l'a dit, des régions ultrapériphériques mais aussi des régions en transition dans le cadre de la politique de cohésion.

Oui, il faut exclure les aides à finalité régionale aux grandes entreprises qui délocalisent à tout va en période de crise. Notre objectif premier est clair soutenir les petites et moyennes entreprises innovantes et l'économie locale.

Une entreprise bénéficiaire ne devrait pas pouvoir délocaliser par la fermeture du site dans les dix ans qui suivent l'octroi de ces aides. Ces aides sont là pour encourager la création d'emplois et non leur suppression. Il est aberrant, aujourd'hui, qu'une entreprise bénéficiaire puisse délocaliser sans aucun remboursement de ces aides et réclamer par la suite une aide supplémentaire auprès de l'État au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation lors de la fermeture du site. Je le dis clairement l'Europe doit être au service des citoyens, et vous l'avez dit.

C'est cette mission de cohésion sociale, cette mission de cohésion économique, territoriale. Il faut penser global, agir local et c'est cette responsabilité que nous avons dans cet hémicycle.